Z zadowoleniem przyjmuję komunikat Komisji dotyczący potrzeby utrzymania otwartego charakteru internetu oraz jego neutralności jako głównej siły napędowej innowacji. Jednocześnie należy zadbać o wysoką jakość usług internetowych w oparciu o prawa własności intelektualnej, wolność wypowiedzi i swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Z dostępem do internetu nierozerwalnie wiąże się szybkość i bezpieczeństwo przesyłanych danych oraz jakość tych usług. Stałym problemem jest różnica między deklarowaną a rzeczywistą szybkością połączenia. Konsument musi mieć więc możliwość podejmowania decyzji o wyborze usługodawcy na podstawie jasnych zasad, a także możliwość zmiany dostawcy na takiego, który będzie najlepiej odpowiadał jego preferencjom. Koniecznością jest więc opublikowanie przez Komisję wytycznych dotyczących prawa zmiany operatora. Liczę również na zainicjowanie przez Komisję szerokiego forum dyskusji nad przyszłością internetu w Unii oraz informowanie Parlamentu w sprawach bieżącego zarządzania przepływem informacji, rynku połączeń wzajemnych i przeciążenia sieci.